L'Europe est directement concernée car la montée en puissance de régimes dictatoriaux et liberticides à ses portes, finira par la menacer elle même. Elle a les moyens de faire reculer les agresseurs en prenant des sanctions économiques lourdes, c'est ainsi qu'elle agit pour préserver les intérêts de Chypre et de la Grèce en Méditerranée, c'est ainsi qu'elle doit agir vis à vis de Bakou et d'Ankara pour venir en aide au peuple arménien aujourd'hui agressé.